Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin nicht mehr gezwungen, jetzt etwas zu der peinlichen Vorgeschichte des Pakts für Wettbewerbsfähigkeit zu sagen.

Wenn wir jetzt den Krisenmechanismus verstetigen wie auch immer wir das geschafft haben dann sind wir einen Schritt vorangekommen. Aber ich würde sagen, wenn man heute nach Griechenland schaut, dann sieht man auch, wie trügerisch es sein kann, jetzt schon zu glauben, wir hätten die Krise im Griff. In Griechenland wird ebenso deutlich, dass die Einseitigkeit der Maßnahmen, die alleinige Orientierung auf Austeritätsmaßnahmen, auf Einsparungen nicht funktioniert.

Wenn ein Land wie Griechenland so stark die Ausgaben kürzt, muss es wissen, woher die Einnahmen kommen sollen. Ich bin sehr irritiert darüber, dass es im Vorfeld der Tagung des Europäischen Rates in dieser Woche und auch schon in Ankündigungen des Rates in 14 Tagen aus Deutschland heißt, über Konditionen für Griechenland und für notwendige Veränderungen werde mit Deutschland nicht zu reden sein. Da setzt man dann den alten Fehler fort diese Einseitigkeit und das Festhalten an der einen Methode.

Da hat Griechenland mehr zu erwarten, als wir bisher gegeben haben!

Wenn wir tatsächlich diesen closed shop konzipieren sollten, wie das auch im Pakt für Wettbewerbsfähigkeit angeklungen ist, in dem wieder einige Regierungschefs etwas ausklüngeln, verlieren wir die Auseinandersetzung über das Vertrauen in die Europäische Union. Das ist es eigentlich, worum es in der Krise mehr und mehr geht. Ich hoffe, der Herr schmeißt Hirn vom Himmel und bei diesem Rat geht es mit mehr Vernunft zu als bisher. Lassen Sie mich einen letzten Satz sagen, weil Sie nachhaltiges Wachstum angesprochen haben, Herr Barroso. Ich kann nicht verstehen, warum ein Energiekommissar in Brüssel in dieser Zeit sagt, dass ehrgeiziger Klimaschutz bedeutet, dass wir Europa deindustrialisieren wollen.